Vážený pán predsedajúci, internetové platformy predstavujú obrovskú príležitosť pre startupy, malé penzióny, rodinné či miestne firmy. Vďaka nim dokážu rozbehnúť biznis, zamestnať ľudí a poskytovať kvalitné služby. My musíme zabezpečiť, aby s nimi tí silní jednali férovo. Dosiahnutý kompromis ide v niektorých bodoch možno trochu ďalej, než som pôvodne navrhovala. V mojom návrhu stanoviska za výbor ITRE som sa totiž snažila obmedziť reguláciu na minimum. Parlament by podľa mňa nemal navrhovať obchodné modely, ale skôr len stanoviť jasné pravidlá. Napriek tomu môžem s čistým svedomím podporiť dosiahnutý kompromis.